Fünf Fragen haben wir uns zu stellen Erstens Welches Budget braucht die Wachstums und Beschäftigungsstrategie 2020? Zweitens Welches Budget braucht eine Währungsunion?

Wir das Europäische Parlament nehmen unsere Verantwortung wahr. Wir sagen, was Sache ist. In Österreich würde ich sagen Ohne Geld keine Musik. Wir wollen unsere Ziele umsetzen, Verpflichtungen erfüllen, Herausforderungen annehmen, Versprechen einhalten. Mehr Aufgaben, die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, mehr nachhaltiges Wachstum, mehr Beschäftigung, mehr Forschung und weitere Integrationsschritte lassen sich nicht mit weniger Geld, ohne Kassensturz, ohne Evaluierung der bestehenden Mittelverwendung, ohne Eigenmittel erreichen. Mehr Europa schafft auch Einsparungspotenziale in den Mitgliedstaaten. Mehr Europa schafft auch mehr Effizienz und ist unsere Antwort auf die Globalisierung, auf die Zukunft, auf die Staatsverschuldung. Was wollen wir?

Wer das Budget einfriert, schadet Europa und schwächt uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen die Transaktionsabgabe als Eigenmittel einführen, die Herausforderungen annehmen, den Vertrag einhalten, nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist unser Programm. Geben wir ihm einen richtigen Stoß und stimmen wir dem Bericht zu!